virðulegi forseti þessi tillaga lýtur að fornleifarannsóknum í árnesi og við fossinn búða norðan þjórsár það er nú svo að árnessýsla dregur nafn sitt af árnesi í gnúpverjahreppi en deilt er um hvort þar hafi verið þingstaðurinn árnesþing eða hvort hann hafi verið við fossinn búða norðan þjórsár það hefur þó komið mörgum undarlega fyrir sjónir að sýslan hafi verið nefnd eftir þessum óbyggða og hrjóstruga hólma sem árnes er í dag fram til ársins níu hundruð sextíu og þrjú var þar vorþingstaður við búða fyrir goðorðin þrjú í árnesþingsókn eyjan árnes er stærsta eyja í þjórsá nær tíu kílómetra tvö það er myndarleg eyja þarna eru fornminjar sem mikilvægt er að menn kanni til hlítar því það tengist sögunni á margan hátt þrjár klettaborgir standa upp úr hrauninu á vestanverðri eynni þinghóll sem er stærstur svo gálgaklettur og fossinn búði í efri kvísl þjórsár benda öll þessi örnefni til þinghaldsins en samt eru ýmsar efasemdir uppi í efri kvísl þjórsár eru miðhúsahólmi og þrándarholtshólmi margir fleiri hólmar og eyjar eru í þjórsá það er full ástæða til þess að kanna þessi svæði þar sem greinilegar eru fornar minjar í jörðu og þessar rannsóknir þarf auðvitað að framkvæma með uppgrefti fornleifafræðinga bæi í árnesi og við búða það má með ólíkindum telja að þessum sögustöðum tveimur hafi enginn sómi verið sýndur í tímans rás þrátt fyrir sýnilegar fornar rústir séu á báðum stöðum það er ekki einleikið að láta það viðgangast lengur að gera ekki gangskör að uppgrefti og rannsóknum á þessum fornu sögustöðum sem árnessýsla dregur nafn sitt af sýsla þessi árnessýsla hýsir einhver mestu hlunnindi og náttúruperlur landsins þingvelli gullfoss geysi og skálholt svo eitthvað sé nefnt það er spennandi verkefni að sem fyrst að loknum fornleifarannsóknum verði mannvirki þar sem tengjast þingstað og búðum endurgerð að einhverju leyti það er skylda við sögu